hæstvirtur forseti hér hefur verið margt sagt um munnlega skýrslu forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu alþjóðagjaldeyrissjóðsins ýmissa skýringa hefur verið leitað á ástandinu sem við stöndum nú frammi fyrir og bent hefur verið á margan sökudólginn víst er að margur hefur farið óvarlega í fjárfestingum á undanförnum árum og ég dreg enga dul á það að ég tel að ákveðnum blekkingum hafi verið beitt þegar sömu fyrirtækin skiptu margsinnis um hendur og hækkuðu um tugi og jafnvel hundruð prósenta án þess að nokkuð annað gerðist en að það urðu eigendaskipti þetta minnti vissulega á þá verðlagningu sem átti sér stað þegar netbólufyrirtækin voru og hétu á sínum tíma í kringum árið tvö þúsund bóla sem sprakk þrátt fyrir þetta megum við ekki gleyma því að margt var gott gert í kjölfar einkavæðingar bankanna það var líka farið í mjög góðar fjárfestingar arðsamar fjárfestingar fjárfestingar sem margar voru með þeim hætti að viðskiptalífið um heim allan var sammála um að vel hefði verið gert en umheimurinn varaði okkur líka við þannig voru fulltrúar danske bank duglegir að benda á stöðu ílesnkra banka sem reyndar höfðu þá sérstöðu að fjárfesta ekki í þessum svokölluðu húsbréfavafningum sem voru framleiddir á færibandi í bandaríkjunum ég verð þó að segja eins og er að mér finnst að þessi gagnrýni hafi misst ákveðna vigt og í raun vera nokkuð marklaus í ljósi þess að í dag kom það fram og sýnir í rauninni ástandið í heiminum þá kom það fram að danske bank tók að láni hundrað sjötíu milljarða danskra króna og hvaðan frá bandaríska seðlabankanum þetta eru þrjú þúsund milljarðar íslenskra króna

og íslenska hagkerfið þetta er þrisvar sinnum hærri upphæð ég átti hér í nokkru orðaskaki við háttvirtum þingmanni helga hjörvar þar sem hann var að dásama evrópusambandið og ég spurði hann í ljósi þeirrar samheldni og þeirrar samvinnu og þeirrar félagslegu hugsunar og viðskiptalegu hugsunar sem er hjá evrópusambandinu hvert mundir þú telja þá að danir mundu leita ef þeir lentu í fjármálakrísu hann taldi að það væri einsýnt þeir mundu leita til evrópska seðlabankans þó svo að hugsanlega mundu þeir fyrst leita til norrænna seðlabanka en nei danir fóru í bandaríska seðlabankann hvar skyldi nú þessi ágæti maður lars christian hjá danske bank vera núna hann hefði kannski átt að athuga sinn eigin rann hugsanlega áður en hann fór að setja út á allt hér og það er hægt að tala niður heilt bankakerfi það er hægt að tala niður heila þjóð ef því er að skipta eins og var gert það var alveg staðreynd að okkar bankar stóðu ekkert verr en aðrir bankar og betur en flestir þeirra það er staðreynd þess vegna þegar verið er að tala þetta fólk niður sem þarna var að verki má ekki gleyma því kaupþing sem varð fyrir hryðjuverkaárás breskra stjórnvalda var með stöðu sem þótti til fyrirmyndar í evrópu en menn þurftu að tala ísland niður menn höfðu svo rosalega miklar áhyggjur af íslandi og svo er danske bank eitt og sér búinn að sækja um þrjú þúsund milljarða frá bandaríska seðlabankanum þetta er alveg ótrúlegt ég segi það að danir og fleiri þjóðir sem sér við okkur baki hérna þegar við biðum um liggur mér við að segja skitna sjö hundruð milljarða í þessum samanburði ættu að skammast sín með því að beita hryðjuverkalöggjöfinni á íslendinga hafa þeir náttúrlega fyrirgert öllum rétti sínum þarna í bretlandi öllum við erum búin að gera upp við þá eignirnar sem þeir eyðilögðu eru búnar að borga fyrir íslendinga herra forseti nú verðum við að horfa fram á veginn það er bara staðan í dag það þýðir ekki endalaust að vera í baksýnisspeglinum

og þá er spurning hvað er til ráða í mínum huga er það alveg ljóst að hér verður að fara í framkvæmdir meðal annars það er búið að fara mjög ítarlega yfir ýmis mál hérna í dag sem snúa að því í hvaða stöðu fjölskyldurnar eru hvað ber að gera til þess að koma til móts við fjölskyldurnar móts við þá sem skulda háar upphæðir og ég tek nánast undir hvert einasta orð sem hér hefur verið sagt en við þurfum að fá eitthvert fé til framkvæmda hvernig ætlum við að gera það hvernig ætlar ríkið að gera það hvernig ætla sveitarfélögin að gera það hér má ekki allt verða stopp þetta er býsna einfaldur barm þarf að beita hérna þessar framkvæmdir þurfa að vera með þeim hætti að þær kalli ekki á aukin rekstrarútgjöld en hins vegar skapi fólki vinnu sem að byggingu þeirra kemur fjölskyldunum það eru margar fjölskyldur í byggingariðnaði sem eiga um sárt að binda og margar fjölskyldur tengdar byggingariðnaði þeirra sem þjónusta byggingariðnaðinn fyrir utan að þetta hefur náttúrlega sín margfeldisáhrif inn í bankakerfið og fleira ég er alfarið á móti hækkun þjónustugjalda því að það mun ýta undir verðbólgu og vísitöluhækkanir í því samhengi er ég frekar tilbúinn til þess að skoða skattahækkanir sumir hafa talað um að lækka hæstu launin eins og til dæmis hefur komið fram hjá fulltrúum kópavogsbæjar og það er gott og vel og ég er í sjálfu sér tilbúinn til að lækka mín laun og ekkert vandamál með það

framkvæmda við þurfum líka að gera allt til þess að laða að erlenda fjárfestingu við þurfum að laða að erlenda fjárfestingu og við eigum ekki að hika við að breyta okkar löggjöf þannig að hún sé ívilnandi og freistandi fyrir erlenda aðila til að koma hér inn neyðarlögin geta náð far slíkt við verðum líka eins og margir hafa bent á að að skera fituna innan úr stjórnkerfinu innan úr opinberum stofnunum þá er ég ekki að tala um uppsagnir heldur vitum við að það er margt sem hægt er að gera betur í rekstrinum þar inni ég hef stundum spurt mig auðvitað að því þegar maður er staddur á ráðstefnum erlendis hvort íslendingar hefðu danske ekki sloppið með helmingi færri á einstaka ráðstefnur eða fundi

ekki nokkurn skapaðan hlut það væri að hella bensíni á eldinn já háttvirtur þingmaður ég held að það megi alveg taka til hendinni þar og ég get algjörlega tekið undir það álit þeirra sem telja að við ættum ekkert að vera að kalla bretana hingað í byrjun næsta mánaðar eða byrjun þar næsta mánaðar það er víst ekki kominn nóvember enn þá herra forseti ég verð að segja það eins og er að í ljósi þess að hér hefur byggst upp mikil þekking þrátt fyrir allt mikill þekking i viðskiptum mikil þekking í ferðaþjónustu mikil þekking á öllum sviðum ef svo má segja sú þekking má ekki liggja í dvala hún er okkar nærtækasta auðlind og sú auðlind sem auðveldast er að virkja